Hiszen még nehezebb helyzetben voltunk, mint a legtöbb képviselőtársunk, hiszen nekünk magyarként kellett szavazni arról, hogy adjon e az Európai Unió támogatást, anyagi támogatást annak az ukrán kormánynak, amelyről hát pontosan tudjuk, hogy nem szolgálja az érdekeit különösen a kárpátaljai magyarságnak. Ugyanakkor magyarként azt is tudjuk, hogy a kárpátaljai magyarság embertelen szenvedéseken megy keresztül. Egyrészt az úgymond katonai kötelezettségek miatt ez nem az ő háborújuk, mégis oda kell áldozni fiaikat férjeiket. Másrészt pedig az embertelen szociális körülmények, illetőleg szegénység miatt gyakorlatilag ott tartunk, hogy afrikai, harmadik világbeli jövedelmi viszonyok vannak. Ugye Afrikáról szoktuk mondani, meg az úgymond fejlődő országokról, hogy napi egy euróból kell az embereknek megélni.